Monsieur le Président, je remercie tous les collègues qui ont participé à cette discussion très intéressante.

Je dirais au vice président Castaldo qu'en fait il y a un malentendu sur le système centralisé auprès de la Commission, car si ce système a été envisagé et accepté dans le cadre du trilogue, c'est précisément à la demande des candidats

Il sera facile de vérifier que cette centralisation est purement technique et qu'elle garantit la gratuité, la neutralité politique et l'égalité entre tous les lanceurs d'initiatives citoyennes. Je rappelle qu'à partir du moment où il y a un accord en trilogue, plus aucun amendement n'est politiquement acceptable sans qu'il faille repartir de zéro.

Ne nous donnons pas l'image d'un Parlement européen qui, pendant cinq ans, a adopté des dizaines de textes législatifs, sauf celui qui a pour ambition de donner un pouvoir nouveau aux citoyens!